Ello ha conllevado el deterioro de la situación de los países más vulnerables, de la estabilidad de la eurozona y de la actividad económica. Hay que crear la confianza necesaria para que los capitales acudan allí donde existen necesidades. La unión bancaria debe conseguirlo a través de unas mismas reglas de juego para todas las entidades financieras en el mercado interior, asegurando la buena transmisión de la política monetaria y evitando el riesgo moral, permitiendo la recapitalización directa de entidades financieras y protegiendo a depositantes contribuyentes y ciudadanos europeos. El nuevo paquete debe hacerse por codecisión y no debe limitarse solamente a establecer el Banco Central Europeo como autoridad común de supervisión, sino que, como ya se dijo en el primer paquete de supervisión, debe contar con un sistema europeo de garantía de depósitos y con mecanismos europeos de resolución y tratamiento de la crisis.